forseti vill geta þess að atkvæðagreiðslur verða um klukkan hálfþrjú í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma að atkvæðagreiðslum loknum fer fram utandagskrárumræða um framtíð sparisjóðanna málshefjandi er háttvirtur þingmaður einar k guðfinnsson og til andsvara verður hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra árni páll árnason